ég vek athygli á því að það var undirritaður sem var í andsvari við þingmanninn en ekki háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon ég fagna því sem þingmaðurinn segir um að það hvarfli ekki að honum annað en að við eigum að taka þátt í því að standa undir alþjóðlegum skuldbindingum hvað varðar losun gróðurhúsalofttegunda en hann sagði síðan við gerum það ekki í ríkari mæli eða meiri mæli en aðrar þjóðir og má þá benda á það og minna á að íslendingar hafa fengið sérstakar undanþágur í kyoto samkomulaginu sem gerir það að verkum að við getum leyft okkur meira í þeim efnum heldur en aðrar þjóðir þannig að það ætti ekki að vera neitt að vanbúnaði fyrir okkur að standa við þær skuldbindingar sem við höfum undirgengist þar og það er alveg ljóst að skuldbindingar okkar í kyoto samkomulaginu leyfa ekki þessar endalausu stóriðju og látlausu stóriðjuuppbyggingu sem stjórnvöld hafa talað um síðan vil ég bara minna á það að þegar þingmaðurinn segir núna að það var engin sérstök árás á umhverfisráðherra hann sagði það í sinni ræðu að ræða hans væri skýr skilaboð í henni væru skýr skilaboð til þeirra sem færu með völdin og var í því sambandi að tala um úrskurð umhverfisráðherra vegna bakka og það er ekki hægt að skilja þetta öðruvísi en í þeim orðum hans hafi falist hávær gagnrýni á ákvörðun umhverfisráðherra enda hefur hún svo sem komið frá öðrum sjálfstæðisþingmönnum ekki endilega í þessari umræðu núna heldur á undanförnum dögum og vikum eða frá því að sá úrskurður féll úr röðum sjálfstæðisflokksins og það sem ég er að benda á í þessu sambandi er að ríkisstjórnin mætir til leiks í upphafi þings fullkomlega ósamstæð og það kannski endurspeglar það eða er til vitnis um að hún hefur ekki komið sér saman um hvað ætti að gera í efnahagsmálum til þessa og